W związku z czym sposób pracy i sposób negocjowania będzie rzutował na następne lata, a w szczególności na przygotowanie nowej perspektywy, czyli MFF ów.

Czy rzeczywiście wszystkie trzy instytucje chcą budować trwałe ramy rozwoju dla Unii Europejskiej, czy tylko myślą w kategoriach jednorocznego budżetu. Pamiętamy również o tym, że ten budżet 2020 będzie stanowił ewentualną podstawę dla zastąpienia perspektywy, jeżeli nie będzie gotowa do 2020 r. Na razie nie widzimy w Radzie dużego napięcia i nie stwierdzamy, żeby wszystkie państwa naprawdę były zainteresowane szybkim zakończeniem prac na MFF em. W związku z czym nie jest wykluczone, że ten budżet będzie podstawą do dalszych działań. Dlatego jest niezwykle ważne, że udało się go uzgodnić, ale on pokazał różne strony i podejścia instytucji europejskich.